virðulegi forseti önnur marco polo áætlun evrópusambandsins gekk í gildi árið tvö þúsund og sex þann fjórtánda desember ástæður evrópusambandsins fyrir marco polo áætluninni númer tvö eru kostnaður vegna slysa á vegum sem er áætlaður um eitt prósent af vergri landsframleiðslu umhverfismál eða mengun sem hlýst af flutningi á vegunum hætta á vegunum og aukinn umferðarþungi og umferðarteppur en spáð er mjög mikilli aukningu á umferð á næstu árum á íslandi eru aðstæður alveg nákvæmlega eins og þarna er verið að lýsa það er vegir á íslandi slitna mjög vegna umferðarþunga flutningabifreiða og þess má geta í leiðinni að þungaskattur dekkar engan veginn þann kostnað sem hlýst af þessum flutningum það er mjög mikil mengun af þessari umferð og hún er stórhættuleg fyrir almenna umferð það ber ekki að skilja orð mín svo að ég geri mér ekki grein fyrir því sem verið er að gera okkur landsmönnum gott með þessum flutningum til okkar en það verður að skoða aðrar leiðir virðulegi forseti undanfarið hefur verið mikill þrýstingur frá sveitarstjórnarmönnum og forsvarsmönnum fyrirtækja úti á landsbyggðinni sem hafa viljað fá flutningana á sjó vegna þess að flutningur með bílum og kostnaður við það er bókstaflega að sliga atvinnulíf úti á landsbyggðinni sérstaklega á þeim landsvæðum þar sem vegir eru mjög slæmir eins og til dæmis á vestfjörðum við þekkjum mörg dæmi um það að það þarf að umskipa það þarf að skipta farmi niður á minni bíla vegna þess að vegirnir þola ekki stóru bílana sem eru mikið hlaðnir nýlega gengu vestfirskir sveitarstjórnarmenn einmitt á fund okkar þingmanna svæðisins þar sem var verið að leggja áherslu á þessi atriði marco polo áætlunin gengur sem sagt út á það að koma flutningum af vegunum á sjó og vötn af þessum ástæðum sem ég taldi hérna áðan hér á íslandi hefur alltaf verið eiginlega gefið í skyn að það mætti ekki styrkja sjóflutninga það er hins vegar rangt það má styrkja sjóflutninga og þessi áætlun gengur beinlínis út á það eins og ég sagði áðan að styrkja og styðja flutningana og ekki einungis það heldur líka að styðja við þróun tæknibúnaðar sem minnkar mengun og hér á íslandi höfum við einmitt eitt slíkt fyrirtæki marorku sem framleiðir tækjabúnað sem minnkar orkunotkun og þar með mengun frá skipum ég spyr hæstvirtur ráðherra fyrstu hefur samgönguráðuneytið gert úttekt á því hvaða möguleikar felast í marco polo áætlun evrópusambandsins fyrir íslenskt samgöngukerfi annars hefur ráðuneytið kynnt skipafélögum sérstaklega möguleika sem felast í marco polo áætluninni þriðju eru áðurnefndar kynningar fyrirhugaðar ef þær hafa ekki farið fram fjórða hvaða þýðingu telur ráðherra að þessi áætlun geti haft fyrir íslendinga